Doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi, trebuie să fim realiști 2019 este un an scurt și pentru Comisie și pentru noi. Eu cred că prioritățile trebuie să fie foarte clare și au și fost spuse aici, este vorba de Brexit. Trebuie să vedem cum va avea un impact foarte mare eu sunt raportor pe uniunea vamală va afecta și uniunea vamală și multe alte regulamente pe care le avem în lucru. Dar, domnule comisar, eu cred că în fiecare zi trebuie să ne preocupe viitorul Europei și astăzi de dimineață am discutat acest lucru. Cred că este esențial să vedeți cum Comisia găsește alte mijloace, alte instrumente pentru a putea stabili acea încredere a cetățenilor și a statelor membre, să nu mai avem această percepție de state împărțite în două cetățeni mâna întâia mâna a doua. Cred că încrederea în viitorul Europei nu începe după 2019, chiar dacă 2019 este un an foarte greu.

Eu de patru ani vorbesc aici că țările terțe sigur, avem piață, intrarea produselor dar nu există o bună verificare și este o concurență neloială, ne am dezindustrializat. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să spun că este foarte important ce facem cu cadrul financiar multianual. Deci cum facem să fie cea mai bună împărțire?